Das ist ein wichtiger Schritt, um Transparenz und Fairness zu bekommen. Zweitens Wenn man über Transparenz und Fairness redet, geht es natürlich auch um die Frage von Rohstoffen. Angesichts der Situation, dass Kasachstans Ökonomie wesentlich auf Rohstoffe ausgerichtet ist, geht es darum, hier vernünftige steuerliche und finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, aber auch die Umweltseite nicht zu vergessen, um eine Rohstoffgewinnung im Interesse der Menschen in Kasachstan, aber auch im Interesse der Umwelt zu garantieren.

Wir wollen einen Handel, der muss aber fair, zu vernünftigen Konditionen erfolgen. Der vierte Punkt Wie in allen Handelsabkommen, die wir schließen, heißt Handel eben auch faire Wettbewerbsbedingungen im Bereich der Arbeitnehmerrechte und im Bereich der Umweltstandards. Deswegen brauchen wir auch ein solides, belastbares Kapitel der nachhaltigen Entwicklung in dem Abkommen.